virðulegur forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir greinargott svar sitt og fagna því að hann telji tilefni til að taka slíkar hugmyndir til alvarlegrar umræðu það er eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni auðvitað þannig að við höfum öll stutt það að dreifa áhættu lífeyrissjóðanna með því að flytja fjárfestingar þeirra út fyrir landsteinana það verður hins vegar ekki fram hjá því horft að nú búum við við í heiminum öllum algerlega einstakar aðstæður sem enginn gat séð fyrir og þegar kallað er eftir því meðal annars af forustunni á vinnumarkaði bæði hjá launþegahreyfingu og hjá atvinnurekendum að hér þurfi að tryggja atvinnustigið eins og háttvirtur þingmaður fór vel og rækilega og málefnalega yfir í sinni ræðu þá hlýtur að vera eðlilegt að þeir skoði á sínum vettvangi þau tæki og tól sem þeir sjálfir hafa yfir að ráða til þess áður en þeir fara að hrópa um aðgerðarleysi annarra aðila í samfélaginu